Signor Presidente, onorevoli colleghi, se avessimo avuto dubbi sul fatto che siamo soggetti a una dittatura monetaria della BCE, il comportamento di oggi ce lo avrebbe confermato. Le iniziative della BCE non possono che cercare di rallentare gli effetti negativi, allora volutamente sottovalutati, dell'euro e delle sue regole, principali cause della mancanza di crescita strutturale dell'Europa. Senza il cambio variabile avete scelto di togliere ai cittadini europei il primo campanello d'allarme nei confronti della crisi di sistema e la prima opportunità di rilancio per le economie nei

E se anche la BCE non capirà che è giunta l'ora di ridiscutere quel che oggi è considerato irreversibile, la fine dell'Unione europea oltre che dell'Eurozona è vicina, è prossima. Noi semplicemente chiediamo di riavere la nostra sovranità monetaria, di ritornare ad essere popoli liberi e non assoggettati a questa dittatura monetaria, signor Draghi.